Mit meiner Stellungnahme für den Wirtschafts und Währungsausschuss war es mir am wichtigsten, deutlich zu machen, dass der Sport neben seiner allgemein bekannten gesundheitlichen und sozialen Bedeutung eben auch ein erhebliches wirtschaftliches Gewicht hat. Ich bin sicher, dass auch in diesem Bereich auf europäischer Ebene einiger Mehrwert generiert werden kann. Grundsätzlich sollte jedoch meiner Ansicht nach beim Thema Sport das Subsidiaritätsprinzip weiterhin im Vordergrund stehen. Der Sport muss nah bei den Menschen bleiben. Das funktioniert am besten, wenn er national, regional und dann eben auch lokal organisiert ist. Die Europäische Union sollte sich über die genannten Punkte hinaus darauf beschränken, einen angemessenen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Dies gilt zum Beispiel mit Blick auf die öffentlichen Finanzen von Sport, Wettbewerbsregeln oder auch Wettbewerbe und Nutzungsrechte.